Nie ma się co dziwić propaganda i działalność propagandowa przeciwko obcym, drugim zawsze występowała i występuje. Czy dziwicie się, że Rosja nie jest zadowolona, jeżeli Unia Europejska się umacnia?

Wiadomo, że będzie działać w tym kierunku, żeby osłabić wewnątrz Unię Europejską. Odnoszę wrażenie, że jeżeli my pokażemy, że umiemy być dumni z Unii Europejskiej jako pięknego projektu, to zwiększy to naszą odporność. Mamy nowy instrument czyli media społeczne, które są rzeczywiście niekontrolowane, bo sami tego chcemy, które są ogólnodostępne, natomiast jeżeli się znajdą zapisy, chociażby z naszej dzisiejszej dyskusji, że Russia Today czy Sputnik informowały lepiej niż BBC, Agence France czy Polska Agencja Prasowa, i jeżeli to przekażemy społeczeństwu, to będzie zachęta oglądajcie Russia Today.

Jeżeli będą zapisy tutaj słyszeliśmy kolegów Zanim będziecie mówić o Rosji, uporządkujcie swoje sprawy, bo w samej Unii jest niedobrze no to sami dajemy paliwo. Ważne, żeby z naszej debaty nie wystąpiła przesłanka niemocy rozmawiali, ale nic nie mogą.